Het blijkt wel dat de manier van samenwerken op wereldniveau, zoals wij dat de laatste jaren doen middels zulke enorme, reusachtige conferenties, niet meer functioneert. Ik wil daarom ook de oproep die collega Florenz heeft gedaan, steunen. Volg dit soort conferenties niet meer. Bedenk iets nieuws en geef in Europa de standaard aan. Want als wij in Europa de standaard aangeven, dan zal dat de wereldstandaard worden.